Niech mi będzie wolno najpierw pogratulować pani sprawozdawczyni, pani Marlene Mizzi jej sprawozdania, choć muszę przyznać, że pracy nie miała aż tak bardzo skomplikowanej, dlatego że materia sama się broniła. Sposób funkcjonowania i to, co pani rzecznik mogła złożyć, to jest przedmiot dobrego sprawozdania. Chciałbym tutaj przyznać, iż jestem być może nielicznym na tej sali, który odnotowuje wieloletnią współpracę z panią rzecznik.

Pamiętajmy, że pojęcie przezroczystości czy transparentności ewoluuje.

Trzy obszary, o których pani powiedziała, tj. niedostatki współpracy, czyli Rada Europejska, trojka i